forseti ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir hans skýrslu sem hann gaf hér í upphafi þessarar umræðu um framkvæmd kosninga til stjórnlagaþings nú hefur hæstiréttur fellt úrskurð eða ákvörðun tekið ákvörðun um það að kosning til stjórnlagaþing sem fór fram tuttugasta og sjöunda nóvember síðastliðinn skuli vera ógild hann gerir það á tilteknum forsendum sem hann rekur í sínum úrskurði sinni ákvörðun ég tek undir með hæstvirtum innanríkisráðherra að sú ákvörðun sem hæstiréttur hefur tekið stendur hún er sú niðurstaða sem mælt er fyrir um í lögum að

ákvörðunar kæruefni sem kunna að lúta að framkvæmd kosninganna þetta er niðurstaða hæstaréttar um hana verður ekki deilt það þýðir að sjálfsögðu ekki að menn geti ekki haft alls konar skoðanir á þeim forsendum sem þar liggja að baki ég tel frá mínum bæjardyrum séð að þær forsendur séu ekki í öllu tilliti vel rökstuddar og sérstaklega finnst mér umhugsunarefni að hæstiréttur skuli ekki þar sem hann á mörgum stöðum vísar í hin almennu kosningalög ekki byggja á þriðju málsgrein hundrað tuttugasta grein laga um kosningar til alþingis sem kveður á um það að kosningin skuli ógild ef ætla megi að þeir ágallar sem á henni eru hefðu haft áhrif á niðurstöðuna hæstiréttur færir engin rök fyrir því að svo sé þannig að ég tel að þessi niðurstaða sé ekki yfir gagnrýni hafin og að sjálfsögðu eiga menn að leyfa sér það að gagnrýna þær forsendur þó menn uni að sjálfsögðu niðurstöðunni það er bara annar handleggur það er ekki nýmæli að það séu í samfélaginu alls konar skoðanir á niðurstöðum hæstaréttar í hinum ýmsum málum því þegar hefur verið vakið máls á dómi hæstaréttar í fiskveiðistjórnarmáli sem var umdeilt að sjálfsögðu það eru dæmi um ákvarðanir eða niðurstöður hæstaréttar í málum til dæmis kynferðisafbrotamálum sem oft vekja hörð viðbrögð í samfélaginu þannig að það er ekki einsdæmi að niðurstöður hæstaréttar séu umdeildar þó við verðum að sjálfsögðu og unum þeim eins og okkar réttarkerfi er uppbyggt ég vil að þetta komi skýrt fram síðan vil ég segja það að menn geta að sjálfsögðu reynt að leiða hér fram þá sem bera ábyrgð á þessu ég tek undir með formanni allsherjarnefndar þegar hann rekur þátt allsherjarnefndar ég átti sæti og tók þátt í störfum allsherjarnefndar á ýmsum tíma og biðst eins og hann afsökunar á þeim þætti sem við eigum í þessu máli en aðalmálið núna er að taka ákvörðun um framhaldið taka afstöðu til þess hvort við viljum að hér verði stjórnlagaþing sem fjallar um þau álitamál stjórnarskrárinnar sem við ætlumst til að verði endurskoðuð og hvaða leið er þá fær þar á að sjálfsögðu að kalla alla að borði fara rækilega yfir það í mínum huga er einfaldasta leiðin sú að endurtaka kosninguna en við þurfum að sjálfsögðu að fara rækilega yfir það með hvaða hætti það er gert og hvenær og hvort aðrir geta við það unað